Die Europäische Kommission will die Neubewertung der benachteiligten Gebiete im Zuge der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik durchführen. Im Bericht von Herbert Dorfmann vom Mai 2010 haben wir bereits massive Bedenken zu dem neuen Berechnungsmodell aufgezeigt. Der Vorschlag sieht vor, die benachteiligten Gebiete einheitlich nach acht biophysikalischen Kriterien, wie etwa niedrige Temperaturen, Trockenheit, Bodenbeschaffenheit oder Hanglage einzuteilen.

Das wissen wir von einigen Mitgliedstaaten. Die detaillierten Berechnungen und Simulationen liegen uns aber nicht vor. Für weitere Verhandlungen über die gemeinsame Agrarpolitik, bei denen das Europäische Parlament als Gesetzgeber über dieses Thema entscheidet, müssen alle Fakten für uns auf dem Tisch liegen. Wir werden mit aller Kraft verhindern, dass sensible Regionen, die offensichtlich von natürlichen Benachteiligungen betroffen sind, von der Karte verschwinden. Welche Daten kann der Rat bereitstellen und wann wird das Parlament alle Simulationen erhalten? Als Vertretung der Mitgliedstaaten muss der Rat dafür sorgen, dass das Parlament in diesem Entscheidungsprozess keinen Wissensrückstand hat. Das Parlament will und wird im Zuge der GAP Verhandlungen gute Lösungen für die Bäuerinnen und Bauern erarbeiten. Bis alle Daten geliefert sind, werden wir uns vorbehalten, die Frage der benachteiligten Gebiete ganz von der Reform auszunehmen. Ich fordere Sie hiermit auch auf, dieses Haus und seine Anliegen ernst zu nehmen.

Unser Hauptkritikpunkt ist, dass eine betriebsindividuelle Abgrenzung nach Produktionsart des Betriebes nicht mehr möglich sein soll.

Bei der Aufrechterhaltung der Bewirtschaftung in Gebieten mit erschwerten Bedingungen geht es darum, die Gesamtleistung abzugelten. Es geht um die Anerkennung der im öffentlichen Interesse erbrachten Leistungen und flächendeckende Landwirtschaft in allen Regionen Europas. Es geht um die Erhaltung des ländlichen Kulturerbes.